Señor Presidente, quiero hablar de la supervisión financiera, la única concreción real de esa idea etérea que llamamos gobernanza económica, y tengo que decir que estamos en una auténtica ceremonia de la confusión. Esta misma mañana, el Presidente rotatorio de la Unión ha declarado que estamos cerca de un acuerdo.

Ni estamos cerca de un acuerdo, ni corresponde a la Presidencia del Consejo decirnos a los demás que nos movamos

Es que el acuerdo del Consejo, como se ha dicho aquí, es un acuerdo de mínimos, es un acuerdo que quieren unas autoridades europeas cuya única competencia sea proponer normas técnicas de armonización para una interpretación uniforme de la Ley europea.

Eso lo podía haber hecho la Comisión con el artículo 290, apoyándose en el Comité de Supervisores Bancarios, que está en vigor. Lo que el Parlamento ha dicho es primero, que los bancos paneuropeos deben estar supervisados por una autoridad auténticamente europea, fuerte y sometida al control de este Parlamento segundo, que los bancos cuya quiebra nos puede arrastrar a todos estén sujetos a una vigilancia especial tercero, que, cuando uno de esos bancos entre en dificultades, la autoridad bancaria tenga una caja de herramientas para evitar el contagio, reestructurar el banco o liquidarlo ordenadamente sin que los cascotes caigan sobre la cabeza de los contribuyentes y cuarto, que haya dos fondos prefinanciados por el propio sector, de acuerdo con el principio de quien contamina, paga, para que no volvamos a ser todos los que pagamos lo que Crispin caritativamente llamó exuberancia irracional de unos pocos. La primera vez, señor Barroso, que yo he visto a un alto representante del Gobierno español ha sido este lunes.